Das, was Frau Kadenbach hier versucht hat, also sich in die Rednerliste einzuschleichen, indem sie sich schon gemeldet hat, bevor der Kollege Ferber geredet hat, das ist gegen die Geschäftsordnung!

Denn man kann nur eine Frage stellen zu den Ausführungen des jeweiligen Redners, und nicht, um sich in die Reihenfolge einzuschleichen!